einer Buntheit statt zu einer Schwarzweiß Situation, in der sich heute die Gesellschaft befindet, auf dem Weg zu einer Helligkeit, nicht in dunkle Zeiten, in der sich heute die iranische Gesellschaft befindet. Wenn wir davon sprechen, dass Proteste gewaltsam niedergeschlagen worden sind, dann dürfen wir uns nicht die falschen Bilder vor Augen rufen. Da geht es nicht um blutige Nasen oder einige Platzwunden was nicht zu rechtfertigen wäre da geht es um mehr als tausend Tote tausend Todesopfer, die das Regime in der eigenen Bevölkerung zu verantworten hat. Mitte November wenige Wochen ist das erst her, und das ist wenige Wochen vor dem Beginn der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts. Was müssen wir tun? Wir müssen immer wieder klar machen Wir haben ein Atomabkommen. Nicht weil wir das Regime für vertrauenswürdig halten, sondern gerade weil wir es nicht für vertrauenswürdig halten, brauchen wir das Abkommen schwarz auf weiß, um den Iran daran zu hindern, Massenvernichtungswaffen zu entwickeln, weil der Iran ein Sicherheitsrisiko für die gesamte Welt

Das sind wir den iranischen Bürgerinnen und Bürgern schuldig, an deren Seite wir im Namen von Menschenwürde und Freiheitsrechten stehen.